Na každú jednu smrteľnú nehodu štatisticky pripadajú ďalšie štyri nehody s ťažkým trvalým postihnutím a desať nehôd s ťažkými zraneniami.

Toto je niečo, čo nám nemôže byť ľahostajné.